Pane komisaři, je fakt, že vzhledem k tomu, o jak strategický dokument se má v rámci EU jednat, dle poslední dostupné verze, by to chtělo více konkrétních kroků a méně silných prohlášení. V dokumentu je určitě pozitivní, že se chcete v energetické unii soustředit na energetickou účinnost a úspory.

Ovšem implementace smart meteringu je velmi drahá a vyžaduje velké investice na straně zákazníků i energetických společností. Ptám se Vás proto zcela konkrétně máte nějakou přibližnou představu, jaké finanční prostředky by mohla Evropská komise dát na podporu a zavádění tohoto cíle v nejbližších letech?

Ani zde nezmiňujete, jaký je reálný a podložený zdroj těchto peněz. Mluvíme o velkých částkách a to, co musíme vědět první, je, zda na to vůbec máme. Co jsem v dokumentu hledala téměř marně je nicméně to, co jste i Vy sám zmiňoval při jednání na našem výboru před 14 dny, a přitom je to obrovský problém, se kterým se občané EU potýkají.

Sám jste řekl, že energetická unie musí také obsahovat nový koncept trhu s energiemi, nové strukturování cen, a to tak, aby ceny byly dostupnější. Velmi mne proto zklamalo pár zcela nekonkrétních řádek, jak to chcete zajistit. Navíc tak trošku, abyste se zbavili odpovědnosti, je tento problém vlastně celý házen na národní a regionální vlády bez jakékoliv účasti EU. Přitom moc dobře víte, že desetitisíce lidí v EU již dnes nemají na to, aby nutné účty za energie pro své základní životní potřeby mohly zaplatit.